Non è senza emozione che mi rivolgo a quest'Aula per l'ultima volta, tanto più se è per chiudere un cerchio con l'approvazione di questa direttiva fondamentale per cui anche con il nostro intergruppo ITCO ci siamo battuti sin dall'inizio del mandato.

Sono entrata cinque anni fa da orgogliosa federalista europea, me ne vado ancora più convinta del perché la nostra Unione sia così necessaria a dare risposte al giusto livello alle sfide su cui ci giochiamo il futuro. E la cosa più bella che mi lasciano questi cinque anni è aver scoperto come, con tante colleghe e colleghi, condividiamo gli stessi valori, le stesse battaglie e sono le stesse difficoltà dei cittadini europei a cui cerchiamo insieme di dare risposte concrete. Grazie davvero della collaborazione di questi anni. Buon lavoro a tutti.